Nie powinniśmy dopuścić, żeby gdzieś uciekł i złożył jaja. Mówię o dyrektywie na temat praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

I chyba nie ulega Państwa wątpliwości, że wyborcy sobie tego nie życzą.